Juncker, non pas par animosité personnelle contre lui, mais pour toutes les raisons qui justifient la méfiance que l'on peut avoir à son égard.

Lors du débat sur l'évasion fiscale qu'il a encouragée au Luxembourg, je l'ai présenté comme ministre chargé de l'économie et des finances et j'ai aussi rappelé qu'à l'occasion d'un scandale dont il n'était peut être pas personnellement responsable, celui des services secrets luxembourgeois, il avait été contraint à la démission. M. Juncker a repoussé ces deux affirmations, il m'a dit Je n'ai jamais été chargé de l'économie jouant sur les mots et je n'ai jamais démissionné, vous feriez mieux de vous informer avant de parler.

Juncker a été vingt ans ministre du travail, de l'emploi, du trésor et des finances, cela a quand même trait à l'économie, et qu'il a été dix huit ans premier ministre. En ce qui concerne sa démission, après le scandale, il a été obligé de provoquer des élections anticipées et M.

Je suppose quand même qu'il a dû entre temps présenter sa démission au Grand Duc.